Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn Frau Vergiat hier pauschal Religionen angreift.

Aber wir müssen klar dafür kämpfen, dass dieses Land tolerant organisiert wird, dass es die Religionsfreiheit und die Christen respektiert, als deren Fürsprecher wir als EU viel energischer auftreten müssen, als es bisher der Fall ist. Denn wer soll für die Christen in der Welt auftreten, wenn nicht wir Europäer?